Wij identificeren een thema, geluidsoverlast, waar heel veel mensen last van hebben.

En wij weten ook dat Europa dat moet doen omdat er een eerlijk speelveld moet zijn voor alle autofabrikanten. Maar vervolgens, als wij er iets aan willen doen, wordt er meteen weer aan de conservatieve kant geroepen dit is te duur voor de fabrikanten, dit kunnen ze nu niet hebben.

En ineens hebben wij het niet meer over de kosten die de maatschappij elke dag betaalt voor het bouwen van geluidsmuren, die de maatschappij elke dag betaalt voor gezondheidszorg voor mensen die hier last van hebben.

Daar kan ik de Commissie zelden op betrappen, maar in dit voorstel zouden zij ineens het einde van de auto industrie bepleiten? Dat heb ik de Commissie nog nooit horen doen! Dus waar komt dat vandaan? Waar komen die verhalen vandaan dat dit het einde van de Europese auto industrie zou betekenen?

Daar gaat het debat over.